Kryzys demokracji europejskiej widzieliśmy na tej sali. Tyle razy słyszymy o pluralizmie i dialogu, a za każdym razem, kiedy koledzy chcieli zadać pytanie, słyszeli twarde nie żadnego dialogu, żadnej rozmowy itd.

Ten kryzys widzimy dzisiaj wszędzie. W Niemczech rekordowo niskie od 70 lat wyniki dwóch głównych partii politycznych zmieniających się u władzy albo rządzących razem. We Francji rekordowo niska frekwencja w wyborach parlamentarnych, mimo prezydenta, którego podziwia cała Europa oprócz francuskiej ulicy.

Jeżeli naprawdę chcemy obronić współpracę europejską, jeżeli chcemy, żeby Europa współpracowała, czas zmienić tę politykę, politykę, która przestraszyła Brytyjczyków. Imigracjonizm, armia europejska...